Voorzitter, alle buurlanden van het zo bloedig verscheurde Syrië slaan momenteel alarm.

Hoe eerder aan deze vreselijke catastrofe een einde komt, des te beter. Laten we ons werkelijk inspannen om tot een politiek vergelijk te komen, maar dat kan niet samengaan met militaire interventie.